Jetzt wird noch mal kurz gewechselt, die einzelnen Fachgebiete neu aufgeteilt, verehrter Herr Kommissar Vella. Ich grüße auch die Vertreter der maltesischen Ratspräsidentschaft.

Das ist sicher ein sehr technischer, aber auch ein sehr umfassender und wichtiger Bericht. Und es ist schon notwendig, dass man die Verordnung zur Definition der Angaben zu Fischereifahrzeugen ganz klar darstellt.

Der aktuelle Stand über diese Angaben der Fischereifahrzeuge wird in dieser Verordnung zusammengefasst.

Bislang waren die Angaben zu den Fischereifahrzeugen in der Verordnung damals noch EWG von 1986 geregelt. Aber vor dem Hintergrund, das Unionsrecht zu vereinfachen, also klarer zu gestalten, besser verständlich zu machen, ist natürlich dieser Rechtsakt jetzt sozusagen in einer Neufassung kodifiziert worden. Das heißt, eine systematische Zusammenfassung des für einen bestimmten Bereich geltenden Rechts in einem zusammenhängenden Gesetzeswerk, damit man das auch nicht immer in unterschiedlichen Paragraphen zusammenführen muss.

Die Verordnung regelt den rechtlichen Inhalt, die Definition dieser Angaben Länge über alles, Breite, die Tonnage das heißt, die Bruttoraumzahl die Verdrängung nach Archimedes, die Motorstärke das heißt, welcher Pfahlzug, welches fischereiliche Gerät kann dort mit einer entsprechenden Schleppleistung auch geführt werden und natürlich das Schiffsregister und das Datum, wann das Schiff in Dienst gestellt worden ist. Es muss für alle Mitgliedstaaten in der Europäischen Union mit gleichen Charakteristika gearbeitet werden.

Und deshalb ist es notwendig, dass wir uns auf die Übereinkommen, mit denen sozusagen die Mitgliedstaaten auch ihre Grundlage haben, uns verständigen das Internationale Schiffsvermessungsübereinkommen von London 1969 und auch das Internationale Übereinkommen über die Sicherheit von Fischereifahrzeugen und deren Besatzung

Die Anpassung an den Vertrag von Lissabon ich habe das bereits erwähnt ist notwendig und bringt eine Befugnisübertragung in Form von delegierten Rechtsakten.

Das haben wir aber gemeinsam im Parlament getan, auf fünf Jahre. Es ist sozusagen ein legal exercise und es ist notwendig, dass wir diese Charakteristika für Fischereifahrzeuge gemeinsam in Angriff nehmen.

Wir haben darüber diskutiert, ob es möglich ist, einen solchen Änderungsantrag zusätzlich noch mit einzubauen. Aber leider ist das große Problem dabei, dass wir hier keine kohärente Anpassung finden. Wir sehen das als sehr schwierig, hier bei den Charakteristika der Schiffe, wo es um Längen, um Antriebsleistung geht, jetzt genau zu definieren, was kleine Fischereifahrzeuge sind, welche medium scale und welche Hochseefischereifahrzeuge sind. Ich glaube, wir sollten uns mit dem Thema nochmal in einer anderen Situation befassen.